Je voudrais indiquer que Simone Veil, au delà de son parcours politique, a su rassembler et a fait énormément pour l'Europe et pour la connaissance de l'Europe en France. Elle a aussi fait énormément pour les droits des femmes. Je pense notamment à la question de l'avortement, qui est autorisé et légal.